Si sta per aprire il dibattito sul prossimo QFP, quindi credo che il Parlamento farà ascoltare la sua voce anche per quanto riguarda tutte le iniziative importanti che dovremo avviare